Gerbiama Pirmininke, gerbiama Ministre, gerbiamas Komisare, mieli kolegos, istorinė atmintis yra mūsų bendros stiprios Europos pagrindas. Nors mes visi turime savo unikalią istoriją, tačiau kaip europiečiai esame sujungti bendroje istorijoje. Istorijoje, kuri pažymėta didžiausiais žmonijos karais, milijonais aukų, brutaliais nacistiniais, komunistiniais ir fašistiniais režimais.

Aš pati esu iš šalies, iš Lietuvos, kurios istorija yra skausmingai paženklinta prievartine okupacija, masiniais trėmimais, Sibiro gulagais ir sulaužytais žmonių likimais.

Turime kovoti su augančia propaganda ir visomis neapykantos ir netolerancijos apraiškomis. Europos atminties diena, kurią minime kasmet, privalo būti labiau matoma ir girdima, kad niekados nepamirštume kokią kainą teko sumokėti už laisvę, taiką ir demokratiją.

Istorinės atminties išsaugojimas ir jos perdavimas ateities kartoms yra mūsų pareiga.